Señora presidenta, en El Salvador el aborto está prohibido en todos los casos.

Pero es que además estaba castigado como en Europa castigamos los asesinatos, con penas de hasta treinta años de cárcel.

Y, no obstante, está condenada a treinta años de cárcel. Y así están otras diecisiete mujeres en las cárceles salvadoreñas, incluida Teodora del Carmen Vásquez, cuya sentencia acaba de ser confirmada por el juez. Estamos ante una injusticia descomunal y es un castigo contra las mujeres de uno de los países con más violencia en toda la región. Es un castigo contra las más vulnerables. Es un castigo repetido, insistente, contra las propias víctimas. Y es un castigo para el conjunto del país, porque lo que hace es bloquear su progreso, su desarrollo y su evolución. Y no hablamos solo de una cuestión de libertad. El precio de la prohibición y la penalización extrema del aborto es ni más ni menos que la vida y la salud de las mujeres. Yo lamento profundamente que en esta Cámara no haya una voluntad y un consenso sobre lo que el alto comisionado de las Naciones Unidas ha pedido despenalización del aborto en toda circunstancia y la posibilidad de abortar en algunos casos, al menos, como en El Salvador.